Pane předsedo, já jsem podpořil toto usnesení. My zde na plénu často debatujeme o tragické situaci ve Venezuele, tato debata je bohužel pořád stejná. Tamní diktátor, prezident Maduro, nerespektuje výzvy mezinárodního společenství k tomu, aby ukončil svoji socialistickou diktaturu nebo alespoň se určitým způsobem více staral o své obyvatelstvo. Je zřejmé, že obrovská humanitární krize, která pokračuje odchody desítek tisíc lidí z této země, bude pokračovat a my bychom měli v této věci být aktivní, pomoci Kolumbii, která přijímá největší množství uprchlíků z Venezuely, ale také se pokusit ekonomicky, ale hlavně finančně pomoci dneska trpícím lidem ve Venezuele.